Ne vem, a samo nisem bil dosti jasen, pa bom ponovil še enkrat. Od trinajstega devetega naprej smo uskladili časovnico za sanacijo Bukovžlaka z Evropsko komisijo, naredili tri podzakonske akte, da bomo lahko sanirali, deset vrtcev v, v Celjski kotlini, kar je v bistvu pristojnost občine, ne države, sami bomo zagotovili denar za to, začeli smo delati na registru samih degradiranih območij ravno zato, da bomo lahko identificirali potrebno sanacijo v Celjski kotlini, imeli sestanek tudi že z nekaterimi podjetji v Celjski kotlini, primer, ki ga vi, omenjate, Cinkarna Celje, ja je naredila svoje analize, investirali bojo kar nekaj milijonov evrov, da bojo ta del vodotoka sanirali, to so tudi javno predstavili, tako da, mi smo aktivno pristopili k temu. Od trinajstega devetega naprej bomo zadeve v Celju sanirali, kaj se dogajalo prej, pa žal ne morem komentirati. Hvala.